Hvala lepa, predsedujoči, za besedo. v bistvu moje vprašanje se nekako navezuje na vprašanje kolega Prednika. Gre pa za to, da so z mesecem novembrom stopile, veljavo določbe Banke Slovenije glede omejitve kreditiranja, potrošniškega kot tudi stanovanjskega. Moje vprašanje se nanaša predvsem na področje stanovanjskega kreditiranja. Kot vemo, so banke zaznale določen upad kreditiranja, pa me zanima, spoštovani gospod minister za finance, doktor Bertoncelj, ali je bil v tem času zaznan in opažen upad cen nepremičnin zaradi upada kreditiranja in, posledično s tem tudi zmanjšanje nepremičninskih poslov? Ministra za okolje in prostor pa bi seveda rad vprašal, ali lahko na en konkreten način pokaže, vemo, da se sprejema jamstvena shema, kako bo mlad par z z dvema otrokoma, prišel do stanovanjskega posojila. Hvala lepa.